með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta í því skyni að innleiða í íslenskan rétt ákvæði um skyldu til útgáfu upprunaábyrgða á raforku frá samvinnslu með góða orkunýtingu sem er að finna í tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og fjögur átta e b frá ellefti febrúar tvö þúsund og fjögur um að auka samvinnslu raf og varmaorku sem byggist á eftirspurn eftir notvarma á innri orkumarkaðinum tilskipunin var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og sex markmið tilskipunarinnar er að auka orkunýtni og bæta orkuöryggi með því að skapa ramma um aukna samvinnslu raf og varmaorku sem byggir á góðri orkunýtni og eftirspurn eftir notvarma að teknu tilliti til sérstakra innlendra aðstæðna einkum veðurfars og efnahagsskilyrða og draga þar með úr notkun á innfluttu jarðefnaeldsneyti í tilskipuninni er meðal annars að finna ákvæði um setningu á samræmdum nýtniviðmiðunum við samvinnslu raf og varmaorku skyldu aðildarríkja til að sjá til þess að hægt sé að ábyrgjast uppruna raforku frá samvinnslu greiningu á innlendum möguleikum á notkun samvinnslu kröfur varðandi stuðningskerfi við samvinnslu stjórnsýslumeðferð og skýrslugjöf einungis ákvæði tilskipunarinnar um upprunaábyrgðir kalla á lagabreytingar í þeim ríkjum þar sem stór hluti raforkuvinnslu á sér stað með jarðefnaeldsneyti skiptir miklu máli að nýta sem best það eldsneyti sem notað er til orkuframleiðslunnar samvinnsla á raforku og hita getur haft töluverða þýðingu við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka orkuöryggi þar sem bætt nýting dregur úr þörf á innflutningi jarðefnaeldsneytis raforkuvinnsla á íslandi byggir hins vegar nánast einvörðungu á nýtingu vatnsafls og jarðvarma en jarðefnaeldsneyti er fyrst og fremst notað í varaaflsstöðvum og aflstöðvum á svæðum sem eru utan samtengds raforkukerfis landsins þörf fyrir varmaorku er hins vegar nú þegar að stærstum hluta mætt með orku frá jarðhitasvæðum að þessu sögðu verður þó að taka fram að samvinnsla raf og varmaorku er því vart raunhæfur kostur hér á landi nema í jarðvarmavirkjun þar sem slík samvinnsla fer nú þegar fram í þeim virkjunum þar sem það er hagkvæmt tilskipunin tekur hins vegar ekki til samvinnslu raforku og varma hita með jarðhita og hefur því takmarkaða þýðingu hér á landi nema mögulega á afmörkuðum svæðum utan samtengds raforkukerfis breytingartillögur frumvarpsins fela í sér að lagt er til að lögum númer þrjátíu tvö þúsund og átta verði breytt þannig að ákvæði um upprunaábyrgðir sem landsneti hefur verið falið að gefa út nái til ábyrgða vegna raforkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum svo sem nú er sem og ábyrgða vegna raforku frá samvinnslu að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar